Am votat pentru această rezoluție, deoarece exploatarea copiilor în agricultura Africii de Vest este un subiect extrem de sensibil, iar amploarea fenomenului este dificil de apreciat în cifre. Sărăcia generalizată, conflictele și recoltele slabe din ultimii ani au agravat situația.

Astăzi, UE este dependentă de importurile de cacao din state precum Ghana sau Coasta de Fildeș, însă relațiile comerciale nu trebuie să reprezinte o piedică în calea cooperării cu Interpolul în acest domeniu, în special în privința traficului de minori. Iar implementarea pe scară largă a conceptului de fair trade ar asigura un nivel de trai decent părinților și șansa unei educații copiilor.